forseti leggur til með vísan til fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp ákveða er óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu